Wenn es sie gegeben hätte, wären wahrscheinlich Herr Kolumbus und seine Freunde in den nächsten Container gesegelt und untergegangen und nicht in die Vereinigten Staaten oder nach Amerika gekommen. Wir wissen, was schuld an diesem Problem ist. Wir wissen, dass etwas getan werden muss.

die dafür zu sorgen hat, dass in europäischen Gewässern dieser Umstand abgestellt wird. Es sind ja nicht nur die Umweltschäden, die uns belasten. Es werden ja auch Menschenleben gefährdet.

Die gehen unter. Und es gehen nicht nur die Schiffe unter, es gehen auch die Menschen unter, die drauf sind.

Es ist gefährlich, es ist schlecht, und man muss etwas tun.